Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo ministro, nel corso del suo intervento lei ha parlato di un'Europa senz'anima, di un'Europa sbiadita, di un'Europa che chiaramente deve ritrovare il suo percorso e per questo crediamo che la Presidenza italiana possa riportare alla luce il vero progetto europeo, il progetto dei padri fondatori, il progetto che va verso gli Stati Uniti d'Europa. Ma dall'altro lato lei ci ha detto che senza crescita non c'è futuro e questo è perfettamente condivisibile. Abbiamo bisogno di una Presidenza, quindi, che investa sulla competitività, di una Presidenza che possa mettere al centro la ricerca, l'innovazione, la capacità di competere del nostro sistema economico nel futuro della nostra Europa. Ma d'altro canto, da siciliano, non posso che ricordarmi di quello che avviene sulle nostre coste. È chiaro che la politica dell'immigrazione deve essere una priorità della Presidenza e auspichiamo che, con la collaborazione di tutti gli altri Paesi che non possono rimanere insensibili, nel corso del semestre di Presidenza italiana si possa arrivare a risultati nuovi, visibili e concreti, perché questa mattanza che avviene sulle coste della Sicilia non può avere più seguito.